Auf der Klimakonferenz in Bonn werden derzeit zwei wichtige Themen diskutiert. Erstens geht es darum, wie die Staaten ihre Emissionen vergleichbar und transparent senken können. Zweitens wird deutlich, dass wir sehr schnell ehrgeizige Reduktionsziele brauchen, um den weltweiten Temperaturanstieg begrenzen zu können. Beides ist auch wichtig für die Regulierung oder Begrenzung des Treibhausgasausstoßes im Transportbereich, der bald der größte Bereich in der EU sein könnte. Ich werde mich daher dafür einsetzen, dass die Grenzwerte der CO2 Emissionen an absoluten Werten anhand von Tests auf der Straße festgelegt werden und dass die Reduktionsziele ambitioniert und vergleichbar sind. Unsere europäischen Autohersteller sind sehr innovativ, und sie können mehr, als wir derzeit verlangen. Verbraucher sind zu Recht verunsichert, weil Autohersteller das in sie gesetzte Vertrauen massiv verletzt haben. Autofahrer zahlen Kilometer für Kilometer drauf, weil die Herstellerangaben zum Verbrauch teils gravierend abweichen. Sie als Hersteller sollten das größte Interesse daran haben, endlich Vertrauen zurückzugewinnen. Daher fordere ich sie auf Setzen Sie sich für ambitionierte Ziele ein! Lassen Sie sich mit transparenten Verfahren auch überprüfen und erarbeiten Sie sich so das Vertrauen zurück!